Herr Präsident! Der Gesetzesvorschlag der Kommission zum Schutz von Kulturgütern zielt vor allem darauf ab, die Finanzierung des Terrorismus zu unterbinden. Das ist ohne Frage eine ganz zentrale und wichtige Aufgabe. Aber wir müssen einen Schritt weiter gehen, denn der Raub und der Handel von historischen Kulturgütern führen zu irreparablen Schäden für die gesamte Menschheit und ihr kulturelles Gedächtnis. Solange es möglich ist, mit illegal erworbenen historischen Kulturgütern lukrativ zu handeln und ohne große Risiken Geld zu verdienen, werden Plünderungen auch in Zukunft fortgesetzt. Folglich setzt der Schutz von historischen Kulturgütern dort an, wo sie nachgefragt werden, also auf dem europäischen privaten Sammlermarkt. Es geht vor allen Dingen darum, dass die Öffentlichkeit das Zugangsrecht zu Objekten hat, die für das kulturelle Erbe relevant sind. Diese Objekte müssen für Bildung und auch für die akademische Forschung genutzt werden können.